Ea poate proveni fie din statele membre, fie din afara Uniunii. În ambele cazuri continuă să existe bariere privind mobilitatea, recrutarea și instalarea lucrătorilor, precum și bariere privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Introducerea unei proceduri unice de solicitare a permisului de ședere și muncă va avea o contribuție importantă. Ea va permite reducerea birocrației, simplificând procedurile, crescând transparența și diminuând termenii de examinare a cererii.